Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, Monsieur le Commissaire, Mesdames, Messieurs les parlementaires, à mon tour, évidemment au nom du Conseil, je voudrais remercier les rapporteurs pour leur travail et leur implication. Permettez moi d'ajouter quelques mots aux observations du commissaire Piebalgs auxquelles, évidemment, le Conseil souscrit totalement. Le commissaire a attiré, à juste titre, l'attention sur la principale question qui reste en suspens, à savoir le souhait du Parlement de voir les documents de stratégie et les programmes pluriannuels traités comme des actes délégués. Je ne tiens pas à exposer en détail la position du Conseil, ici, cet après midi, mais je me contenterai de dire que la Présidence est évidemment tout à fait prête à parvenir à un accord qui satisfasse les trois institutions et qui nous permette d'adopter les instruments financiers le plus vite possible. Je pense ici plus particulièrement, c'est vrai, à l'ICI déjà cité et aux mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane. Je me félicite vivement de la réunion qui a eu lieu ce matin avec Mme la haute représentante et le commissaire Piebalgs ainsi que les rapporteurs. Nous considérons que cette rencontre atteste manifestement de la réelle volonté de nos trois institutions de faciliter l'obtention d'un accord, et la Présidence estime que le débat qui a lieu actuellement sur les instruments financiers devrait être dissocié, vous le savez, des négociations en cours entre le Parlement et le Conseil en ce qui concerne la comitologie et les actes délégués. Vous n'ignorez pas pour le moment que le Conseil est toujours en train d'examiner ces deux questions et que toute solution éventuelle doit faire l'objet, c'est vrai, d'un accord avec votre Parlement. C'est pourquoi il nous faut mettre au point, à titre exceptionnel, une solution propre aux instruments financiers étant donné le caractère d'urgence que revêt leur adoption. La Présidence belge veillera quant à elle à ce que les travaux, dont la mise en œuvre a été demandée à l'issue de la réunion de ce matin, progressent rapidement et aboutissent à des résultats concrets qui nous permettront de dégager un accord le plus vite possible. La réunion de ce matin nous donne à penser que le Parlement partage pleinement cet objectif.